Als ich noch ein junger Abgeordneter war in meiner ersten Periode war ich auch schon im Verkehrsausschuss. Da hat es Verkehrspolitik gegeben, die in die Richtung gegangen ist Wir verlagern von der Straße auf die Schiene, und wir schauen, dass alles besser wird. In meiner zweiten Periode kam Herr Kallas als Verkehrskommissar, und aus Verkehrspolitik wurde Ideologie, aus Ökologisierung wurde Liberalisierung, aus Optimierung wurde Privatisierung. Und es ist dafür gesorgt worden, dass es besser für einige wenige geworden ist und schlechter für die Passagierinnen und Passagiere.

Das möchte ich nicht. Und wenn dann noch jemand daherkommt und sagt Damit es funktioniert, müssten wir auch noch das Streikrecht einschränken, dann ist es bei mir wirklich an der Zeit zu sagen Nein, so nicht! Geschätzte Damen und Herren! Ich weiß nicht, wie das morgen ausgehen wird.

25.Mai gibt es Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass es in Zukunft wieder eine andere Verkehrspolitik in Europa gibt.